Skala problemu nakazuje pilne dostarczenie narzędzi do rozwiązywania spraw o zasięgu transgranicznym, a zidentyfikowane problemy dotyczą wielu obszarów. Jednym z nich jest niedostateczne wdrażanie rozporządzenia Bruksela 2, innym brak koordynacji przekazywania informacji dotyczących ochrony dzieci między państwami członkowskimi w sprawach transgranicznych.

Zbudowany system musi działać wielokierunkowo, musi sięgać po różne narzędzia. Z polskich doświadczeń wiem, że wiele problemów wynika na przykład z trudnego dostępu do informacji oraz pomocy prawnej. Dlatego trzeba stworzyć system finansowania i wspierania organizacji służących informacją i pomocą w sprawach rodzinnych. Ważnym elementem tego systemu byłby jednolity europejski numer interwencyjny. Jak najszybciej powinien powstać prosty i powszechnie dostępny przewodnik po systemach funkcjonujących w poszczególnych państwach członkowskich i przysługujących prawach. Wiele konfliktów przecież ma swoje źródło w nieznajomości systemów i przepisów prawa. Te, ale jeszcze inne działania powinny zostać pilnie podjęte, jeśli deklaracje polityków, że dobro dziecka jest sprawą nadrzędną, nie są wyłącznie w sferze haseł.